tillögutextinn er svohljóðandi alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að láta semja og leggja fyrir alþingi áætlun um átak um menntun þeirra sem ekki sem ekki hafa lokið námi á grunn eða framhaldsskólastigi markmiðið er að hækka menntunarstig þjóðarinnar og skapa nýtt tækifæri til náms og auðvelda fólki að taka aftur upp þráðinn í náminu þar sem frá var horfið við undirbúning og framkvæmd verði haft samráð við aðila vinnumarkaðarins samtök sveitarfélaga vinnumálastofnun atvinnuleysistryggingasjóð og menntastofnanir áætlunin verður lögð fyrir alþingi eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og sex herra forseti þessi þingsályktunartillaga hefur verið lögð áður fram á alþingi bæði á þingi hundrað tuttugu og átta hundrað þrjátíu og hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi nýtt tækifæri til náms fyrir þá sem ekki hafa lokið grunn eða framhaldsskólanámi er eitt brýnasta verkefni í menntamálum samtímans samfélaginu ber skylda til að skapa þeim nýtt tækifæri sem horfið hafa frá námi til dæmis vegna takmarkaðrar þjónustu menntakerfisins eða persónulegra erfiðleika þekkingu á ýmsum námserfiðleikum hefur fleygt fram og nú er til dæmis hægt að greina bæði lestrar og stærðfræðierfiðleika með viðeigandi greiningartækjum margir hurfu frá námi af félagslegum ástæðum og þurfa nú aðeins hvatningu upplýsingar eða ráðgjöf til að hefja nám á ný með sérstöku átaki innan menntakerfisins opnast þessum hópi sem má áætla að í séu um fjörutíu þúsund manns ný leið til menntunar nýtt tækifæri til náms á að byggjast á aðgengilegu grunn framhalds eða starfsnámi auk sérstakra námstilboða fyrir þá sem vilja bæta við fyrri menntun eða hasla sér völl á nýjum sviðum þannig má jafna tækifæri til náms stuðla markvisst að því að allir nýti tækifæri sín og virkja þann auð sem hvað mestu skiptir það er mannauðinn samkvæmt vinnumarkaðsrannsóknum hagstofunnar síðastliðið ár eru um þrjátíu prósent þeirra sem eru á vinnumarkaði með grunnskólapróf eða minni menntun þetta er markhópur umrædds átaks og er því um fjörutíu þúsund manns hluti þessa hóps er hinn svokallaði brottfallshópur framhaldsskólans sem talinn er vera allt að þrjátíu og þrjú prósent á árgangi það bendir til þess að þörf sé á nýju tækifæri til náms auk hins formlega framhaldsskólanáms þá er þessi hópur hlutfallslega stærstur meðal atvinnulausra og fellur fyrst út af vinnumarkaði þegar að þrengir átak um nýtt tækifæri til náms hefur einnig mikið gildi litið til framtíðar því að rannsóknir sýna tengsl milli háskólanáms og menntunar foreldra samanber til dæmis sænska rannsókn sem sýnir að níu prósent barna verkafólks sækja háskóla en um áttatíu og fimm prósent barna háskólamenntaðra stéttaskipting framtíðarinnar gæti markast af því hverjir hefðu aðgang og tækifæri til menntunar og hverjir ekki og tekur verkefni sem hér er gerð tillaga um mið af þessu annað markmið tillögunnar er að koma í veg fyrir að til verði tvær þjóðir í landinu það er sú sem hefur tækifæri til þess að afla sér þekkingar og hin sem ekki fær tækifæri til þekkingaröflunar mikil áhersla hefur verið lögð á sí og endurmenntun

líkt og víða erlendis hefur það hins vegar komið í ljós hérlendis að sá hópur sem minnsta menntun hefur nýtir sér slík námstækifæri síður en aðrir er það mat flutningsmanna að ríkisvaldið atvinnulífið sveitarfélög og samtök launafólks þurfi að taka höndum saman um átak í þessum tilgangi er það sjálfsögð skylda samfélagsins að tryggja öllum jöfn tækifæri til náms skýringar á því hvers vegna þeir sem hafa styttri skólagöngu nýta sér síður tækifæri til sí og endurmenntunar geta veri margar en þessar eru taldar helstar í fyrsta lagi slæm reynsla og neikvæðar minningar frá fyrri skólagöngu í öðru lagi langur tími liðinn frá því að nám var stundað í þriðja lagi lítil námshvatning úr umhverfinu í fjórða lagi lág laun og minni skilningur á gildi náms og í fimmta lagi fá tækifæri til náms margar nágrannaþjóðir okkar hafa skipulagt sams konar átak til að hækka menntunarstigið má þar nefna svía dani norðmenn finna og skota sem hafa skipulagt sérstakt átak til að gefa þeim sem stysta skólagöngu hafa nýtt námstækifæri átakið byggist á þeim grunni að örar tæknibreytingar og alþjóðavæðing gerir kröfu um aukna hæfni hugmyndafræðin er meðal annars byggð á því að mannauðurinn sé mikilvægasta auðlindin og hana megi ekki vannýta auka megi hæfni þjóðarinnar með því að leggja áherslu á nám fyrir þann hóp sem hefur stysta skólagöngu tryggja jafnan rétt allra til náms og sí og endurmenntun auki hæfni einstaklinga í atvinnulífinu til að mæta sem best kröfum morgundagsins mikilvægt er að tekið verði fullt tillit til þeirrar reynslu sem einstaklingar hafa aflað sér utan hins hefðbundna skólakerfis og hún verði metin sem hluti af námi efla þarf formlegt matskerfi sem mælir hæfni einstaklings umfram formlega skólamenntun slíkt er bæði hvatning til að bæta við þekkingu og til að nýta sér ný námstækifæri byggð verði upp ráðgjöf sem sniðin er að þörfum þeirra sem ekki hafa lokið formlegri menntun til að meta og aðstoða við skipulagningu námsins venjan er sú að meta menntun út frá formlegu námi en á tímum símenntunar þegar þekkingar er aflað eftir ýmsum leiðum bæði formlega og óformlega er afar brýnt að slík þekking verði metin á viðeigandi hátt átakinu má skipta eftir hópum til dæmis þannig í fyrsta lagi að þeir sem hafa lokið grunnskólanámi í öðru lagi þeir sem lokið hafa grunnskólanámi en þurfa styrkingar og upprifjunar við í þriðja lagi þeir sem ekki hafa íslensku að móðurmáli og eru án grunnmenntunar mikilvægt er að allir eigi kost á raunverulegri náms og starfsráðgjöf en nú er nánast ekkert slíkt fyrir hendi í ráðgjöfinni fælist hvatning og stuðningur til náms og mat á þörfum fólks ennfremur þarf að veita upplýsingar um námsframboð og leiðbeiningar um vinnubrögð í námi til að átak sem þetta heppnist er nauðsynlegt að tryggja eins konar þjóðarsátt milli stjórnvalda samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingar um hækkun menntunarstigs þjóðarinnar í því felst að skipta þarf kostnaði milli aðila þar sem allt samfélagið mun hagnast til lengri tíma litið í raun er fórnarkostnaður lítill þar sem átakið mun skila hagnaði til allra átakið þarf að taka mið af þörfum þeirra sem minnsta menntun hafa og skapa þeim jafnframt aðgengileg tækifæri til náms þarfir einstaklingsins þarf að hafa forgang námstilboðin þurfa að vera opnari og sveigjanlegri en þau sem boðið hefur verið upp á hingað til og fjölbreytni þarf að vera sem mest tengja þarf saman nám og vinnustaði meta þá reynslu sem felst með vinnu og auka tengsl fræðslustofnana og atvinnulífs þá þarf átakið að tryggja að einstaklingarnir hverfi ekki af vinnumarkaði þótt þeir afli sér viðbótarmenntunar með stofnun fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins var stigið mikilvægt skref í sömu átt og markmið tillögunnar mikilvægt er að sú reynsla sem þar hefur fengist nýtist sem best en ljóst er að þjónustusamningur án við fræðslumiðstöðina dugar ekki til að ná þeim árangri sem nauðsynlegur er fyrir markhóp tillögunnar við endurskoðun þjónustusamningsins er nauðsynlegt að fyrir liggi áætlun um það átak sem tillagan fjallar um svo taka megi tillit til þess í nýjum þjónustusamningi en samningurinn rennur út í árslok tvö þúsund og sex herra forseti í skýrslu sem hagfræðistofnun háskóla íslands vann fyrir eflingu verslunarmannafélag reykjavíkur og starfsmenntaráð um menntareikninga koma fram ýmsar upplýsingar og rökstuðningur sem tengjast þessari tillögu til þingsályktunar í upphafskafla skýrslunnar segir meðal annars með leyfi forseta almennt er talið að menntun auki hagvöxt og framleiðni og bæti lífskjör fólks enda er eitt helsta hlutverk ríkisins að tryggja jafnrétti til náms kröfur um menntun og starfsþekkingu hafa ennfremur vaxið á síðustu árum í atvinnulífinu og tekjubilið á milli faglærðra og ófaglærðra breikkað þessa þróun má að einhverju leyti rekja til aukinna tækniframfara og alþjóðaviðskipta en hennar gætir um allan hinn vestræna heim íslendingar standa að sumu leyti vel í samanburði við aðrar þjóðir hvað menntun áhrærir einkum hvað varðar fjölda háskólamenntaðs fólks hins vegar er ekki sömu sögu að segja um lægri skólastig en vegna mikils brottfalls úr framhaldsskólum er framhaldsskólamenntun ekki jafn almenn hérlendis og meðal annarra vestrænna ríkja á mynd eitt sem fylgir hér í greinargerðinni má sjá að hlutfall þeirra sem lokið hafa framhaldsskólanámi á íslandi er mun lægra en annars staðar á norðurlöndunum miðað við þær upplýsingar sem hér koma fram sem eru um þá sem lokið hafa framhaldsskólanámi á aldrinum tuttugu og fimm til þrjátíu og eins árs á norðurlöndunum þá kemur í ljós að hlutfall okkar íslendinga er aðeins sextíu og eitt prósent

en áfram segir í skýrslu hagfræðistofnunar með leyfi forseta þetta hlýtur að teljast áhyggjuefni fyrir íslenskt samfélag þar sem möguleikar og hæfileikar margra íslendinga eru ekki nýttir sem skyldi vegna skorts á menntun og fagþjálfun af þeim sökum má færa

í þessari skýrslu er stungið upp á sérstökum sparnaðarreikningum svokölluðum menntareikningum sem nýrri leið að þessum markmiðum grunnhugmyndin um menntareikninga byggist á því að tekið er fast hlutfall af launum hvers starfsmanns sem er síðan ávaxtað í séreignarsjóðum með skattfríðindum þar til viðkomandi launþegi ákveður að nýta sér innstæðuna til að sækja sér menntun eða þjálfun til viðbótar gæti þá komið framlag atvinnurekenda sem væri þá einnig fast hlutfall af launum starfsmanns ef launþegi hefur ekki nýtt sparnaðinn þegar hann fer af vinnumarkaði getur hann nýtt hann sem lífeyrissparnað þetta fyrirkomulag er ekki ólíkt fyrirkomulagi viðbótarlífeyrissjóða hér á íslandi þó þar sé um mun hærri upphæðir að ræða hægt væri að byggja reikningana á því söfnunarkerfi sem nú þegar er til staðar en það hefur reynst vel og hafa aðilar á vinnumarkaði fengið traust á því þegar kemur að menntun er lykilatriði að þeir einstaklingar sem ljúka menntun hvort sem hún er starfstengd eða ekki hljóti einhverja staðfestingu á áunninni færni þar kemur fram nauðsyn þess að samræma skráningu menntunar hjá stofnunum sem bjóða upp á menntun og starfsþjálfun þannig að atvinnurekendur og aðrir geti gengið að því vísu hvaða menntun einstaklingur hefur að loknu námskeiði norðmenn hafa verið í fararbroddi hvað varðar sameiginlegt skráningarkerfi svokallað raunfærnikerfi þar sem frammistaða einstaklinga í námi og þjálfun og færni í vinnu er metið að verðleikum markmiðið er að setja upp kerfi sem skráir og metur hæfni getu reynslu og þekkingu einstaklinga sem hægt er að nýta á vinnumarkaði og í skólakerfinu raunfærni tekur til allrar menntunar og skipulags náms sjálfsnáms og þekkingar sem aflað er í vinnu félagsstörfum námskeiðum og með almennri þátttöku í samfélaginu kerfinu er ætlað að vega upp á móti síbreytilegum þörfum vinnumarkaðarins og auka samkeppnishæfni fyrirtækja íslendingar standa höllum fæti hvað varðar menntun á framhaldsskólastigi í stað þess að halda uppi ósveigjanlegum reglum skólakerfisins væri hægt að

íslandi þar sem félagsmönnum er þá boðið upp á möguleika til að bæta við sig þekkingu og auka hæfni í gegnum hina ýmsu starfsmennta og fræðslusjóði stigið hefur verið skref í þá átt að þróa heildstætt kerfi símenntunar á íslandi með stofnun fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í desember tvö þúsund og tvö sem er samstarfsverkefni alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins en eitt af markmiðum hennar er að vinna skipulega að því að meta og votta óformlegt nám og starfsþjálfun í samstarfi við fræðsluaðila og atvinnulífið menntareikningum er ætlað að efla símenntun og byggja á því samstarfi sem nú þegar er á milli aðila á vinnumarkaði og fræðsluaðila og þannig sporna gegn aukinni misskiptingu menntunar í landinu vorið nítján hundruð níutíu og átta gerði félagsvísindastofnun könnun á símenntun á íslandi miðað við síðastliðin tólf mánuði en þar kom í ljós að um helmingur þeirra sem svöruðu hafði hlotið fræðslu eða menntun utan skólakerfisins á umræddu tímabili um þrjátíu og fjögur prósent sóttu starfstengd námskeið og um tuttugu prósent tómstundanámskeið í könnun um símenntun sem ibm gerði fyrir án í febrúar tvö þúsund og þrjú kom fram að fjörutíu og níu komma þrjú prósent aðspurðra höfðu stundað eitthvert nám á síðustu tólf mánuðum sem er svipað hlutfall og var árið nítján hundruð níutíu og átta niðurstöður félagsvísindastofnunar sýndu fram á að einkenni þeirra sem sóttu ekki símenntun voru að vera eldri en fjörutíu og fimm ára hafa stutta skólagöngu að baki og vinna sérhæfð störf það kom fram að þeir sem hafa stutta skólagöngu að baki og gætu haft mestan ábata af símenntun sækja hana þó aðeins í litlum mæli sá hópur ætti hins vegar að vera eins konar forgangshópur hvað varðar símenntun á íslandi ef hún á að einhverju leyti að koma til móts við þá sem hafa ekki sótt framhaldsskólanám herra forseti í þessari greinargerð eru sterk rök fyrir þeirri þingsályktunartillögu sem hér hefur verið mælt fyrir og ég vil mælast til þess herra forseti að lokinni umræðu þá verði tillagan send til menntamálanefndar